Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci basta guardare sempre più vicino, fuori dalle vetrate di ogni casa, per percepire il peso di una situazione economica sempre più grave, di un disagio sempre più diffuso, che noi non possiamo ignorare, dato che siamo qui anche per garantire il benessere dei nostri cittadini. Ora più che mai, c'è bisogno che l'Europa l'Unione europea si prenda le sue responsabilità e faccia il possibile più di quanto abbiamo fatto finora, per eliminare queste privazioni e le privazioni alimentari, la povertà nel continente e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. È un obiettivo ambizioso, che deve andare di pari passo però con gli stanziamenti, e i fondi attuali non sono sufficienti facendo un calcolo ciò che abbiamo stanziato corrisponde a 75 euro procapite all'anno per ognuno dei 4 milioni di cittadini in stato di privazione materiale grave e se aggiungiamo i cittadini per i quali vengono disposti i servizi queste cifre scendono ulteriormente e per questo che dobbiamo essere coerenti tra affermazioni e decisione.